Daher begrüße ich den Vorschlag, die alleinige Verantwortung bei den Mitgliedstaaten zu belassen und lediglich die Koordination mittels der EU zu verbessern. Ebenso sinnvoll ist das vermehrte Augenmerk auf die Prävention, also vorbeugen statt abwehren. Effiziente Risikomanagementpläne werden für den Lernprozess ausgetauscht, auch das ist zu begrüßen.

Die Ansätze von Pooling bedürfen genauerer Überlegung. Sicher muss dabei sein, dass die Anzahl den Bedarf bei mehreren gleichzeitigen Katastrophenherden auch decken kann. Insbesondere nationale Vorbehalte von zur Verfügung gestellten Personalressourcen, welche ich an sich ja befürworte, könnten sonst zu gefährlichen Engpässen führen. Das Pooling ist also eine bewährte Maßnahme, um die Kosten teurer Instrumente bei gleicher Effizienz zu senken.